Erős és hatékony kohéziós politika megítélésem szerint elképzelhetetlen. Ennek kidolgozásához, végrehajtásához szükséges politikai egyetértés, ha tetszik, politikai kohézió nélkül Hübner elnök asszony kérdései és az ehhez kapcsolódó határozattervezet megítélésem szerint ezt, a célt a politikai frakciók, a politikai családok, de talán ezen túlmutatóan a különböző európai intézmények közötti politikai egyetértést szolgálja. Ebből a szempontból elfogadhatatlannak tartom, elfogadhatatlannak ítélem azokat a szirénhangokat, amelyek itt ebben a mai vitában a GDP vel mint a regionális fejlesztési támogatásokra való jogosultság első számú kizárólagos indikátorával, mérőszámával kapcsolatban elhangoztak. Ha tetszik a lehető leghatározottabban, a legegyértelműbben szeretném támogatni Olbrycht képviselő úr, illetve Mazzoni képviselő asszony markáns álláspontját. Azt a markáns álláspontot, aminek már korábbi parlamenti vitákban is hangot adtam, Hahn biztos úr osztotta ezt a véleményemet lehet, hogy a GDP nem tükrözi a fejlettség összes dimenzióját, de a legmegbízhatóbb jelenleg ismert mutató. Esetleges hiányosságai pótlására a környezeti és társadalmi szempontok teljes megjelenítésére tagállami szinten az egyes országokon belül a döntéshozók természetesen fordulhatnak alternatív mutatókhoz, de az európai szolidaritás érvényesüléséhez, a tagállamok eredményes felzárkózásához nélkülözhetetlen, hogy a GDP maradjon az uniós szintű forráselosztás alapvető és kizárólagos mérőeszköze.